spoštovani trije ministri, spoštovani minister za okolje. Zdaj, vsi vemo, da se podnebne spremembe dogajajo in spričo teh sprememb nas tudi v Sloveniji v bistvu čedalje pogosteje prizadenejo te vremenske ujme, ki pa jih zelo težko oziroma jih je skoraj nemogoče preprečiti. Se pa verjetno oba, minister, strinjava, da je naša obveznost, da sprejemamo vse razpoložljive preventivne ukrepe, da bi bila škoda teh ujm, ki jo povzročijo, čim manjša. Zdaj, Koroška sodi med bolj izpostavljena območja. Na na žalost je območje zapostavljeno, ampak ker se tega tiče, je bolj izpostavljeno območje, in ta močna neurja so prizadela širšo regijo, še posebej veliko škodo pa so povzročila na območju Mislinjske doline, kjer so se v zadnjih desetih dneh že dvakrat soočali s poplavljenimi objekti in cestami, plazovi, točo in tudi drugimi nevšečnostmi, ki so za sabo pustili ogromno materialno škodo. Ob zadnjih neurjih dvaindvajsetega junija ter drugega julija sta že samo rekla Paka s pritoki ter reka Mislinja s poplavljanjem na izpostavljenih območjih povzročili veliko škodo na cestah, komunalni infrastrukturi ter tudi na kmetijskih zemljiščih, velika škoda pa je nastala tudi na samih vodotokih. Voda je med drugim odnesla tudi manjši most preko reke Pake, zaradi česar sta dve hiši ostali celo brez dovoza. Sanacija naštale nastale škode bo dolgotrajna in bo terjala ogromno sredstev. Sedaj se pač na terenu dela popis teh sredstev. Seveda bo to terjalo tudi ogromno napora ljudi in vseh pristojnih služb, hkrati pa ponavljajoče poplavljanje tako reke Pake kot Mislinje pritrjuje opozorilom in tudi apelom lokalne skupnosti in tudi župana občine Mislinja, gospoda Bojana Borovnika, da je za preprečevanje nadaljnje in nove škode ob prihodnjih negativnih vremenskih pojavih potrebno očistiti te struge vodotokov, predvsem omenjenih, teh dveh rek, tako Pake kot Mislinje. Zato vas, gospod minister, v zvezi s tem sprašujem, kako in v kakšnem časovnem roku namerava ministrstvo, ki ga vodite, torej Ministrstvo za okolje in prostor oziroma organi v njegovi sestavi, pristopiti k nujnim vzdrževalnim delom na območju omenjenih vodotokov ter ali so načrtovani drugi posegi, s katerimi bi prispevali k poplavni varnosti na zadevnem . Hvala.